Protestbriefe gegen den Bericht Lunacek von Homosexuellenorganisationen aus Österreich, die sagen Wir wollen nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden wie ein schützenswerter indigener Stamm im brasilianischen Urwald.